herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga sem kveður á um að fresta ákvæði annarrar og fjórða málsliðar fjórtándu grein laga um raforku forsaga málsins er sú að alþingi samþykkti í maí á síðasta ári lög um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda og orkusviði þar sem gerð var krafa um að samkeppnis og sérleyfisstarfsemi orkufyrirtækja yrði rekin í aðskildum fyrirtækjum frá og með fyrsta júlí tvö þúsund og níu í stað þess að eingöngu væri krafist bókhaldslegs aðskilnaðar hér er um að ræða fyrirtæki sem annars vegar afla orkunnar og selja hana hins vegar skemmst er frá því að segja að í kjölfar þessara lagabreytinga hafa bæði hitaveita suðurnesja og orkuveita reykjavíkur unnið að undirbúningi þess að aðskilja starfsemina svo sem að framan greinir í kjölfar beiðni orkuveitu reykjavíkur var gildistöku breytinganna á fjórtándu greinar raforkulaga frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu með samþykkt laga um breytingu á raforkulögum en talið var rétt í ljósi þeirra aðstæðna sem nú eru á fjármálamörkuðum og viðkvæmrar stöðu orkufyrirtækja varðandi fjármögnun að framlengja tímabundna á frestun á framkvæmd ákvæða fjórtándu greinar raforkulaga um aðgreiningu samkeppnis og sérleyfisþátta eins og getið var um að framan herra forseti málið er fullrætt í nefndinni og þar er samstaða um það af hálfu þeirra sem þar sitja og eru flutningsmenn þessarar tillögu ég fer í þess því á leit